Ahogy Kalniete asszony is fogalmazott, az Európai Uniónak, a gazdaságnak szüksége van egy lokomotívra. Így igaz, mélyen osztom ezt az elképzelést. Talán emlékeznek rá, annak idején a magyar uniós elnökség kezdetén a magyar miniszterelnök is egyértelművé tette ebben a teremben az nem elég, hogyha a válság utógondozását, kezelését elvégezzük, ha feszesebb költségvetési politikára biztatjuk a tagállamokat, és ezt ellenőrizzük is. Sok ilyen jogszabályon dolgozunk jelenleg is. Illetve készült egy átfogó gazdasági válságkezelési csomag. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a polgáraink szemében hitelesek maradjunk. És ez márpedig csak akkor történik meg, ha munkahelyeket tudunk teremteni. Erre a munkahelyteremtésre keressük a forrásokat, hogy mi az, amiből ezt meg tudjuk oldani. És meggyőződésem, hogy az egységes piac az az a kiaknázatlan lehetőség, amelyben a jövőnk rejlik amellett, hogy megvalósítjuk az Európai Unió 2020 ig terjedő stratégiáját is. Mindezen vonalak mentén tehát kimondottan üdvözölöm mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlamentnek az elkötelezettségét az egységes piac újraindítása iránt. És azokat a prioritásokat, amelyeket mind a Bizottság kijelölt, illetve ez a Parlament a három kiváló jelentésben is lefektet. Az Önök képviselőtársa, Louis Grech úr által korábban készített jelentésről a különböző elképzeléseket és álláspontokat már meg tudtuk vitatni. És meggyőződésem, hogy ez a mostani három jelentés is hozzá fog járulni ahhoz a célirányos vitához, amelynek eredményeképpen a konkrét intézkedéseket közösen meghozhatjuk majd 2012 ig, a Barnier biztos úr által is említett huszadik évfordulóig. Amint Önök is tudják, és biztos úr is utalt rá, a Versenyképességi Tanács a március 10 ei ülésén véleménycserét tartott a társadalmi konzultációnak a kimeneteléről, amelynek a középpontjában azok a kritériumok álltak, amelyek alapján az intézmények és a tagállamok kiemelt kötelezettségvállalásainak a területeit meg kellett határozni. A magyar elnökség erre a vitára építve a Versenyképességi Tanács május 30 i ülésén készül arra, hogy következtetéseket fogadjon el a javasolt kiemelt intézkedésekről. Engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket a tágabb kontextusra is. A mai helyzetben a politikai és gazdasági nyomás és az annak enyhítésére hozott intézkedések miatt a polgárok, a vállalkozások és az intézmények körében az egységes piac nem biztos, hogy feltétlenül népszerű. Monti professzor szavaival élve azonban úgy vélem, hogy az egységes piacra éppen ilyenkor, most van a legnagyobb szükség. Amikor a válság hatása alatt ösztönösen igyekszünk a szűk, de jól ismert nemzeti korlátok közé visszahúzódni. Ennek a kísértésnek azonban meggyőződésem, hogy nem szabad engedni. Ezért nyilvánvalóan elérkezett az ideje annak, hogy politikai ösztönzést adjunk az egységes piacnak. Amint azt az egységes piacnak a fogyasztók és az állampolgárok számára történő létrehozásáról szóló korábbi jelentésükben Önök, képviselők is kiemelték, és amit Mario Monti jelentése is megállapít az egységes piac próbatétel előtt áll. Vajon eszközzé válik e majd, amely közelebb hozza az Uniót a polgáraihoz azáltal, hogy érezhető javulást eredményez a mindennapi életünkben? Vagy pusztán olyan küzdőtér lesz, amely az egységes piac működését gátló szűk keresztmetszetek és a fenntartott ágazatok védelmét szolgálja. A válasz ezekre a kérdésekre attól függ, hogy milyen elkötelezettséggel végezzük a munkákat az elkövetkező hónapokban. Miután az Európai Parlament a mai napon elfogadja az állásfoglalását, a Bizottság április közepén ahogy ez el is hangzott el fogja tudni fogadni a felülvizsgált közleményét. Reméljük, hogy mindazok a politikai üzenetek, és amiket Önök is megfogalmaztak a jelentésükben, ezek bekerülnek majd a bizottsági dokumentumba. Azt követően, hogy megszületnek a jogalkotási javaslatok, számítunk arra, hogy egy olyan különleges partnerséget tudunk kialakítani Önökkel és a Bizottsággal, amelynek révén lehetőség nyílik a végső egységes piaci intézkedéscsomagban előirányzott legfőbb intézkedések gyors vizsgálatára és elfogadására. Most pedig engedjék meg, hogy az előttünk levő három jelentés néhány elemét kiemeljem, anélkül, hogy azért minden jelzésükre kimerítően reagálnék. Az elnökség üdvözli azt, hogy a jelentéstevő az Európai Tanács napirendjére szeretné tűzni az egységes piac témakörét. Úgy gondoljuk, hogy az egységes piaci intézkedéscsomaggal kapcsolatos előrelépés az Uniónak a szerződésben említett általános politikai irányainak a körébe tartozik. A politikai irányok kijelölése pedig bizony az Európai Tanács feladata.

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az egységes szabadalmi rendszer rendkívüli mértékben növelné a vállalkozások versenyképességét. És nagyon jó vitát folytattunk itt, köszönöm a Parlament együttműködését, hogy felhatalmazta a Tanácsot arra, hogy egy megerősített együttműködés keretében ezt elindítsuk. Egyetértünk abban is, hogy az egységes digitális piac kiteljesítése, illetve a kis és középvállalkozások megerősítése, helyzetük javítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy előremozdítsuk az európai innovációt. A polgárok mobilitása, különösen a szakmai képesítések elismerése révén, az európai polgárokat foglalkoztató további kérdéseket vehetünk elő. Ezért osztjuk azt a megállapítást, hogy ezen a területen fokozott uniós fellépés és azonnali, kézzel fogható eredmények meghozatala az egy kiemelt feladatunk. Azt is megállapította az elnökség, hogy csaknem az összes elemzett jelentés, beleértve a korábbi Grech jelentést és a Correia De Campos jelentést is, különös hangsúlyt fektet arra, hogy biztosítsuk az Unió polgárai számára a belső piaci jogok gyakorlását. Ezzel összefüggésben üdvözöljük az e téren elért eredményeket, amelyek a Bizottság által megvalósított intézkedéseknek köszönhetőek. Többek között az Európa Önökért portál, a SOLVIT hálózat és a szolgáltatási irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontok létrehozása. Mindazonáltal osztjuk az Önök nézetét azt illetően, hogy még lehet többet tenni az uniós polgárok jogai gyakorlása érdekében. Végezetül engedjenek meg egy kitérőt a magyar elnökség napirendjén szereplő másik prioritás felé. A hatos gazdasági jogszabálycsomag, a six pack témájában eddig folytatott parlamenti konzultációim során gyakran hallottam azt a kritikát, hogy a tagállamok, tehát értsük ez alatt a Tanácsot, és az Európai Tanács a pénzügyi makrostabilitást szem előtt tartva elhanyagolja a növekedés ösztönzését és a reálgazdaság válságból való kilábalását. Vagy ha mégsem, akkor ez utóbbi célokhoz csak puha, számon nem kérhető eszközöket rendel.

Nos, én azt gondolom, és erre már a bevezetőmben is utaltam, hogy az egységes piac és a benne rejlő hatalmas növekedési potenciál megadhatja a megfelelő választ ezekre az aggodalmakra, és biztosíték az Unió fellépésének a kiegyensúlyozottságára. Azt gondolom, hogy kiemelkedő feladatunk, hogy mindezt a folyamatot, az egységes piac megerősítését, a lehető legátláthatóbb módon az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben tegyük. A Tanács kész erre az együttműködésre, maximális partnerségben a Bizottsággal és a Parlamenttel, azok tagjaival.